Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che la politica di concorrenza è un baluardo dell'Unione europea, attraverso cui l'Unione garantisce altissimi standard ai consumatori, ma ci sono delle categorie produttive per cui questo è un sistema che crea invece ingiustizie e forti squilibri. Il settore agricolo dell'Unione europea, su tutti, è composto principalmente da piccole aziende. I mercati agricoli sono caratterizzati da una maggiore volatilità dei prezzi a causa della lunghezza dei cicli di produzione e la gestione dell'offerta è davvero molto rigida. Sono l'anello più debole della filiera con scarsa forza negoziale e poca resilienza alle oscillazioni di mercato. Debolezze ma spesso veri e propri disastri che gli agricoltori hanno sperimentato ancor di più durante quest'anno, un periodo di enorme crisi economica che ha messo in luce la mancanza di strumenti per gestire la volatilità dei prezzi. La politica di concorrenza non può tenere in considerazione solo la sacrosanta prospettiva dei consumatori, perché c'è un universo di pratiche commerciali sleali che costringe al ritiro dal mercato di molti produttori e provoca una vera e propria moria delle aziende.